Además, es uno de los sectores que más ha visto aumentar sus emisiones desde

Con aquellos que usan la lucha contra el cambio climático para lavar su imagen. El uso del mal llamado gas natural y de algunos biocombustibles no representa para nada una solución adecuada. Estos combustibles no hacen más que perpetuar el modelo extractivista y nos anclan a un modelo global con excesiva necesidad o dependencia del transporte. Por ello, debemos desarrollar masivamente los transportes colectivos y mejorar el transporte ferroviario, mejorar también la intermodalidad y la digitalización del sector e incluir las externalidades con el principio de Quien contamina, paga.